hæstvirtur forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingar á ýmsum lögum vegna frumvarps til laga um þjónustuviðskipti á innri markaði evrópska efnahagssvæðisins

efnahagssvæðisins en með því er verið að innleiða í íslenskan rétt efnisákvæði tilskipunar númer tvö þúsund og sex hundrað tuttugu og þrjú um þjónustu á innri markaðnum

hvort hún stangast á við ákvæði tilskipunarinnar

lagt er til að lögum númer áttatíu og fimm tvö þúsund og sjö um veitingastaði gististaði og skemmtanahald verði breytt þannig að skilyrðið sem kveður á um að búseta á íslandi sé forsenda rekstrarleyfis samkvæmt lögunum gildi ekki um ríkisborgara og lögaðila innan e

að sama skapi er lögheimilisskilyrði fellt niður í lögum númer þrjátíu og sex nítján hundruð níutíu og fjögur um húsaleigu samkvæmt núgildandi vopnalögum skal beina umsóknum um leyfi til lögreglustjóra í því umdæmi sem umsækjandi á lögheimili það gerir það að verkum að eingöngu þeir sem eiga lögheimili á íslandi geta sótt um leyfi en það skilyrði er ósamrýmanlegt tilskipuninni af þeim sökum er lagt til að í þessum tilfellum skuli beina umsókn um leyfi til lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu með breytingu á lögum númer tuttugu og átta nítján hundruð níutíu og átta um verslunaratvinnu er lagt til að efnahags og viðskiptaráðherra hafi heimild til að ákveða að einn sýslumaður veiti leyfi til sölu notaðra ökutækja og leyfi til uppboðsstjóra í stað þess að hver og einn sýslumaður veiti leyfi í sínu umdæmi er slík tilfærsla til einföldunar og hagræðingar í lögum númer tuttugu og átta nítján hundruð níutíu og átta um verslunaratvinnu lögum númer sjötíu og níu tvö þúsund og átta um endurskoðendur og lögum númer sextíu og fjögur tvö þúsund um bílaleigur er lagt til að orðalagi hvað varðar starfsábyrgðartryggingar verði breytt og allur vafi tekin af um það að heimilt er að taka starfsábyrgðartryggingu hjá öðrum vátryggingarfélögum en íslenskum hafi umrædd félög öðlast heimild til að veita þjónustu hér á landi samkvæmt lögum númer sextíu nítján hundruð níutíu og fjögur um vátryggingarstarfsemi lagt er til að tímabinding leyfa

háttvirtur viðskiptanefndar